Pour moi la question n'est pas de savoir finalement quels sont les effets de la crise économique sur le commerce, mais plus fondamentalement de savoir quels sont les effets du commerce, et notamment des politiques commerciales engagées depuis 20 ans, sur la crise que nous connaissons aujourd'hui. D'une certaine façon, la crise alimentaire qu'on a connue il y a deux ans et demi est arrivée avant la crise financière, et c'était bien une crise des marchés mondiaux agricoles. De la même façon, on nous dit en permanence que libéraliser le commerce avec la Chine est bon pour nous. Je crois qu'au bout d'un certain moment, la Chine n'aura pas simplement un avantage comparatif sur l'Europe, elle aura un avantage absolu si l'on n'intègre pas les questions sociales, les questions monétaires, les questions fiscales et, évidemment, les questions environnementales. Donc, dans tous les débats nationaux et vous êtes une personnalité de la scène belge vous savez qu'aujourd'hui tous les partis politiques constatent que l'on n'arrive pas à gérer, dans un monde globalisé, le dumping social, le dumping environnemental, le dumping monétaire, le dumping fiscal.

Monsieur le Commissaire, vous avez cité la stratégie de Lisbonne, l'innovation, l'économie verte, et vous savez que cette stratégie européenne est aujourd'hui un échec.

Où est la définition des choix industriels, des choix agricoles, des choix économiques et, évidemment, des choix sociaux et environnementaux que nous développons au niveau européen, pour savoir ensuite comment on échange avec le reste du monde?